dans le golfe du Mexique. Les marées noires ayant, maintes fois par le passé, meurtri nos côtes et marqué les esprits, nous estimons à juste titre qu'il est primordial de préserver et de protéger les écosystèmes marins, la biodiversité animale ainsi que les secteurs économiques de la pêche et du tourisme.

Premièrement, car nous disposons chez nous de normes de sécurité très strictes en matière d'exploitation et d'exploration. En outre, les régulateurs nationaux et les compagnies pétrolières en Europe se sont eux mêmes engagés à modifier les règles et procédures d'exploitation et de sécurité si les résultats de l'enquête menée aux États Unis sur la catastrophe l'exigeaient. Deuxièmement, eu égard à notre impératif d'indépendance énergétique, il serait plus qu'hasardeux, d'un point de vue géostratégique, d'abandonner nos forages en mer du Nord. Enfin, c'est l'avenir de notre industrie pétrolière que nous risquons de mettre en danger en paralysant son activité d'exploration et d'extraction.